Monsieur le Président, Monsieur le Président Barroso, la réussite du traité de Lisbonne dépend désormais de vous et de votre équipe. De manière surprenante, le premier président permanent du Conseil européen a choisi de disparaître dès son élection.

Personne ne le connaissait hors de son pays il y a deux mois et demi, personne ne le connaît davantage depuis. Le président du gouvernement espagnol a eu la courtoisie de venir nous présenter ici les priorités espagnoles pour un semestre de présidence espagnole. C'est exactement le contraire de ce qu'ont voulu les auteurs du traité de Lisbonne, dont beaucoup sont présents dans cette salle. Nul ne sait plus qui tient la barre en Europe, ni les citoyens européens, ni le président des États Unis.

Jamais la perspective du retour à une croissance forte n'a été plus éloignée.

Jamais le décalage entre nos compétences et nos moyens financiers n'a été aussi grand.

Et sans doute, jamais le Parlement européen n'a été plus disposé à soutenir une politique ambitieuse pour rattraper les dix ans de retard perdus dans l'interminable débat institutionnel.